na sliki je, močno naličena, blontna oseba, podolgovatega obraza. malo se prisilno smeji, In ima zelene oči. na sliki je ženska oziroma dekle, ki se smeji v kamero. je podolgovatega obraza, prijetne, polti, ni naličena in ima temne lase in črne oziroma zelo temne oči. na sliki je starejši gospod, ki je sveže obrit, ima dolge, sive lase in, močne sive obrvi, Tak zanimiv izraz na obrazu, no. Z modrimi očmi. na sliki je dekle, z umetnimi trepalnicami oziroma z zelo dolgimi trepalnicami in rjavimi očmi, ima, velike, naličene ustnice, in rjave oziroma svetlo, temno blond lase, s svetlimi blond prameni. njene obrvi so natančno oblikovane, počesane, naličene. na sliki, je moški, z, ki se smeji, ima modre oči, je malo bolj okroglega obraza, ima svetle rjave lase, ravne, srednje dolge lase. pa en mali mozoljček ima pod ustnicami. modre oči ima. na sliki ima moški, zelo intenzivno modre oči. ne bi glih rekla, da so naravne. potem ima urejeno brado, kratke rjave lase, zelo podolgovatega suhega obraza. lahko bi ocenila, da je med trideset in štirideset leti. na sliki je, moški, ki ima kravžljaste, rjave lase, nekaj je zagledan oziroma rahlo ogorčen. ima tako majhno pristriženo bradico, brke, temne oči, nasploh je bolj temne polti tudi, ja, usta ima priprta, kaže zobe. na sliki je, ženska z okroglimi uhani, urejenimi obrvmi, naličenimi obrvmi in, nasploh, naličenega obraza, Ima, temne, rahlo nakodrane, urejene lase, in svetlo rjave oči. na sliki je moški, ki ima, kapo, je sveže obrit, zelo kratke frizure, temno rjavih oči, širokih obrvi, malega nosu, širokega vratu. ima rjave oči, in rahlo priprte oči. na sliki je, dekle, verjetno, ne vem, bolj, ne vem, mlado dekle, z, ravnimi, rjavimi lasmi, rahlo naličenega obraza, se na široko smeji, kaže zobe,